Ich möchte mal ein paar Dinge geraderücken Es ist jetzt mehrfach gesagt worden, dass die dritte PCI Liste ja viel schlimmer ist als die vierte.

Aber der springende Punkt ist der Die großen Gasprojekte, die auf der dritten Liste standen, sind entweder fertiggestellt oder wurden längst abgebrochen.

Und ich will noch etwas geraderücken Anscheinend hat hier niemand die Artelys Studie gelesen, die ja jetzt vor Kurzem auch erst veröffentlicht wurde, und die Energieberatungsagentur stellt ganz klar Um unseren Gasbedarf bis 2050 zu decken und um auch grüne Gase und Wasserstoff transportieren zu können, was hier alles genannt worden ist, brauchen wir keine neue Infrastruktur. Das heißt, diese 29 Milliarden Euro sind wie es vorhin schon gesagt worden ist, und dieses Geld sollten wir besser für eine echte Energiewende investieren, und darum bitte ich Sie.